Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, korektní vztahy mezi EU a Čínou založené na vzájemném respektu musí umět vnímat a porozumět rozdílnosti obou našich kultur.

Osobní zkušenosti a budování lidských kapacit včetně odstraňování jazykových bariér jsou k tomu nezbytnou podmínkou.

12. summitu EU Čína v Nanjingu v listopadu 2009, které hovoří o posílení spolupráce na poli vzdělávání, podpoře talentů, společném výzkumu, podpoře výuky jazyků včetně závazku vyvinout maximální úsilí k podstatnému zvýšení výměn studentů. Protože mi není známo, zda a jakého konkrétního pokroku bylo v tomto směru dosaženo jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, chci znovu apelovat na zásadní posílení této oblasti jako nezbytné podmínky efektivního mezikulturního dialogu.